Er staan voor 2013 twee verkiezingen gepland in Zimbabwe. Het lang verwachte referendum over de nieuwe grondwet en de presidentsverkiezingen.

Maar het is wel duidelijk dat de spanning nu al oploopt en de aanloop van verkiezingen in Zimbabwe is meestal wel heel gewelddadig. De mensenrechtenactivisten van Zimrights, Leo Chamahwinya en Dorcas Shereni, zitten nog steeds vast en zij zijn vastgezet op beschuldiging van het vervalsen van formulieren om je als kiezer

Het laat al zien dat de intimidatie begonnen is.

Het vals spelen is eigenlijk al begonnen. De internationale samenleving moet eigenlijk nu al in Zimbabwe aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat intimidatie gezien wordt en natuurlijk het liefst voorkomen wordt. Maar hoe doen wij dat?